Wir haben in vielen Versammlungen über diesen Text beraten, und eine große Mehrheit dieses Parlaments und Einstimmigkeit im Ausschuss haben dazu geführt, dass die große Mehrheit dieses Parlaments ein solches Programm wie Interreg unterstützt.

Interreg heißt, über die Grenzen zusammenarbeiten, Geld dafür aus europäischen Kassen investieren, Menschen an einen Tisch bringen und Lösungen ausarbeiten. Ich möchte allen Kollegen danken, die daran mitgearbeitet haben, und möchte uns wünschen, dass Interreg im nächsten Parlament dementsprechend das Geld kriegt, das es verdient.